El informe, de hecho, se queja en algún momento de la poca ambición o de la falta de ambición que se ha tenido por parte de la Comisión. Sin duda es necesaria —y así lo explica muy bien el ponente— una visión más ambiciosa sobre cómo configurar y optimizar el intercambio de información policial en la Unión, al tiempo que se garantiza también la protección de datos y la privacidad. Y por eso, se anima desde el informe a crear un marco para la aplicación del intercambio de esta información, basado en los principios de necesidad, de calidad, de eficiencia y de rendición de cuentas.